Si vous voulez bien m'écrire précisément sur le point spécifique du commerce ambulant que vous évoquez, je vous ferai une réponse juridiquement ciblée et précise sur cette question, en examinant les imperfections ou les contradictions qui peuvent exister. Sur la question spécifique que vous posez, je vous ferai une réponse par écrit, Madame Angelilli.